Señor Presidente, quiero agradecer a George Sabin Cutaș la iniciativa de este debate sobre la dimensión exterior de la política de competencia. La existencia de abusos de posición dominante, los cárteles, las prácticas ilegítimas de dumping y el descontrol de las concentraciones afectan al comercio y al desarrollo sostenible. Por eso es importante que la Comisión Europea promueva la cooperación internacional, tanto para conseguir una convergencia de las políticas y las reglas de competencia como para aumentar la cooperación en la aplicación de estas reglas y políticas. Esto debe hacerlo tanto en el ámbito multilateral como en el bilateral, y es evidente que tanto en el marco de acuerdos de carácter general como de acuerdos dedicados específicamente al ámbito de la competencia.

Y en relación con los acuerdos de segunda generación con intercambio de pruebas, me parece muy importante que se protejan los programas de clemencia, que cuenten con garantías jurídicas, que se proteja la confidencialidad y, al mismo tiempo, que se pueda seguir avanzando hacia una mayor efectividad.